forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni framsóknarflokksins um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa birkir jón jónsson hverfur úr félags og tryggingamálanefnd og tekur sæti magnúsar stefánssonar í efnahags og skattanefnd helga sigrún harðardóttir tekur sæti birkis jóns jónssonar í félags og trygginganefnd og sæti magnúsar stefánssonar í samgöngunefnd jafnframt tekur magnús stefánsson sæti í fjárlaganefnd sem fulltrúi framsóknarflokksins en hverfur úr efnahags og skattanefnd og samgöngunefnd